Die Frage könnte sich eigentlich jeder selbst beantworten, der nicht auf dem einen Auge blind ist, sondern der versteht, dass die Menschen, die dort in Lampedusa zu Hause sind, auch berechtigte Sorgen über ihre Sicherheit haben.

Asylverfahren müssen auch vor der Abreise, beziehungsweise in den Drittländern, abgewickelt werden. Man sollte auch nicht die Gewährung von Entwicklungshilfe daran koppeln, dass eine Kooperation bei der Rückführung von Migranten erfolgt. Es ist in der Tat schrecklich und traurig, was vor Europas Küsten passiert.